El Gobierno de Orbán es uno de los más racistas e islamófobos de la Unión Europea y viola gravemente los derechos humanos y el Derecho internacional. Hay que recordar que el señor Orbán es miembro del Partido Popular Europeo y no pocas veces ha puesto al Gobierno de Mariano Rajoy como ejemplo en Europa. Pero, no solo lamentamos que el Partido Popular español se haya abstenido, haya decidido no votar o incluso haya votado a favor de Orbán sino, nos lamentamos muchas veces de un debate hipócrita, porque muchas de las propuestas sobre migración —esas propuestas autoritarias que realiza junto a Salvini— muchas veces son apoyadas por la mayoría de esta Cámara, una Cámara que reprueba a Orbán pero luego practica sus políticas, le compra la agenda a la derecha y sobre todo a la extrema derecha europea. Es fundamental poner freno a Orbán pero, sobre todo, poner freno a sus políticas.